virðulegur forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar ágætu ræðu hún vék að því sem lýtur að trúverðugleika hagkerfisins og ég held að hún hafi haft mikið til síns máls háttvirtur þingmaður það gegnir lykilhlutverki við að koma að nýju á gjaldeyrisviðskiptum með þá mynt sem við höfum haft og munum kannski hafa eitthvað áfram hún vék líka að stýrivaxtahækkuninni í átján prósent

eða verðbólgu í samfélaginu ég er hræddur um að átján prósent stýrivextir séu til þess að bæta upp trúverðugleikaskort gjaldmiðilsins og hagkerfisins þannig sé íslenskur almenningur að gjalda þess í vaxtastigi að við erum að reyna að gera hið ómögulega vegna þess að staðreyndin er sú að hér eiga spekúlantar í íslenskum krónum umtalsverðar upphæðir og sennilega umtalsvert meiri upphæðir heldur en þessi mikli áfangi lánið frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hér er til sérstakrar umfjöllunar heilan dag á alþingi ef hér er opnað fyrir gjaldeyrisviðskipti og þeir peningar hverfa allir í burtu þá þarf enginn að spyrja að leikslokum og þess vegna hlýtur maður að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann telji það ekki líklegt að þessir átján prósent stýrivextir sé einmitt kostnaðurinn sem íslenskur almenningur þarf að bera af því að halda úti því sem ekki er hægt að halda úti minnsta flotmynt í heimi sem hefur verið skotspónn alþjóðlegra spekúlanta á fjármálamarkaði núna um áraskeið og þeir hafa makað krókinn á og við fáum nú reikninginn hérna